virðulegi forseti við tökum hér fyrir frumvarp til laga um heimild til samninga um gagnaver í reykjanesbæ er það fyrsti fjárfestingarsamningur við slíkt gagnaver og má segja fyrsti sinnar tegundar við þess háttar fyrirtæki og er það vel með frumvarpinu er lagt til að iðnaðarráðuneytinu og ráðherra verði heimilað að ganga til samninga fyrir hönd ríkisstjórnarinnar við verne holdings e h f og verne real estate e h f vegna byggingar og reksturs gagnavers við ásbrú í reykjanesbæ áætlanir vernes eins og margir hér inni þekkja ganga út á að breyta tveimur vörugeymslum af gamla varnarliðssvæðinu í gagnaver og byggja tvær byggingar til viðbótar á aðliggjandi landi stjórnendur vernes áætla að eldri byggingarnar tvær verði tilbúnar til notkunar árið tvö þúsund og tíu og að sú fjárfesting muni nema um hundrað milljónum bandaríkjadala samkvæmt áætlun vernes verður fyrsta byggingin komin í fulla notkun í byrjun árs tvö þúsund og tólf og gerir félagið ráð fyrir því að allar fjórar byggingarnar verði komnar í fullan rekstur í ársbyrjun tvö þúsund og sextán í um það bil tuttugu þúsund fermetra tæknirými sem gæti þarfnast alls áttatíu til hundrað fjörutíu mega vöttum af raforku til að knýja og kæla tölvubúnaðinn í gagnaverinu virðulegi forseti reiknað er með að um hundrað áttatíu til tvö hundruð tuttugu störf skapist þegar mest er vegna verkefnisins og þegar framkvæmdir eru í hámarki á uppbyggingartíma þar af er áætlað að um hundrað störf skapist á vegum fyrirtækisins þegar rekstur er kominn á fullan skrið og á sjö ára uppbyggingartímabili er reiknað með að um hundrað störf skapist í byggingariðnaði þarna er því um fjölbreytt störf að ræða þann tuttugasta og þriðja október síðastliðinn voru drög að fjárfestingarsamningi undirrituð eða árituð af fulltrúum iðnaðarráðuneytisins ásamt fulltrúum félaga og eigenda í framhaldi af því er þetta frumvarp lagt fram þar sem óskað er eftir heimild alþingis til að ganga frá undirritun fjárfestingarsamningsins efnislega er í drögum að fjárfestingarsamningi við verne og í frumvarpi þessu kveðið á um tiltekin frávik frá almennum lögum en einnig er lagt til að gildistími þessa fjárfestingarsamnings við verne verði tuttugu ár frá undirritun hans með mismunandi ívilnunum eftir mismunandi tímabilum samningsins þau frávik sem fram koma í frumvarpinu og afmörkuð eru við verkefnið og félögin tvö eru í stuttu máli þessi í fyrsta lagi og það má segja að þetta sé verðmerkti hlutinn er tryggt að tekjuskattshlutfall félaganna verði ekki hærra en fimmtán prósent fyrstu fimm árin af gildistíma fjárfestingarsamningsins átján prósent næstu fimm ár þar á eftir og síðan er fyrirtækið varið upp að tuttugu og fimm prósent síðustu tíu árin án þess að í því felist nein áform um að fara með skatta þangað til samanburðar er tekjuskattshlutfallið fest í fimmtán prósent í fjárfestingarsamningi við helguvík en í fjárfestingarsamningi vegna álvers á grundartanga og álvers á reyðarfirði er hlutfallið fest í átján prósent eins og ég hef áður komið inn á í umræðum um málið því er hér um töluvert minni tryggingu eða ívilnun að ræða en í fyrri fjárfestingarsamningum hvað þetta varðar en fjárfestingin er líka minni en verið hefur í áðurnefndum verkefnum

frá iðnaðarmálagjaldi og markaðsgjaldi þarna er líka um að ræða sérreglur varðandi stimpilgjald og skipulagsgjald sérreglur varðandi útreikning fasteignaskatts sem gerður hefur verið samningur um við reykjanesbæ undanþága frá rafmagnsöryggisgjaldi og þá er líka um að ræða ýmis öryggisákvæði varðandi upptöku nýrra skatta eins og fram hefur komið í umræðum um málið eru sams konar ákvæði í þessum

felist í framangreindum frávikum frá almennum lögum um skatta og opinber gjöld miðað við núvirðisútreikninga yfir tuttugu ára tímabil telst ívilnunin vera fimm komma fjórar milljónir bandaríkjadala en til samanburðar er áætluð heildarfjárfesting vegna gagnaversins sjö hundruð tuttugu og sex milljónir bandaríkjadala það er fyrir fullbúið gagnaver árið tvö þúsund og sextán samkvæmt þeim uppbyggingaráætlunum sem ég lýsti hér áðan hin eiginlega áætlaða ríkisaðstoð sem í frumvarpinu og fjárfestingarsamningnum felst er því samtals núll komma sjö prósent af heildarfjárfestingarkostnaði verkefnisins er það hlutfall vel innan við hámark leyfilegrar byggðaaðstoðar á svæðinu samkvæmt byggðakorti því sem esa hefur samþykkt fyrir ísland til samanburðar má geta þess að í fyrri fjárfestingarsamningum til dæmis vegna álvera á grundartanga á reyðarfirði og í helguvík hefur þetta hlutfall verið tvö til þrjú prósent af fjárfestingarkostnaði en eins og áður sagði er hér um að ræða núll komma sjö prósent í samræmi við sextugustu og fyrstu grein e e s samningsins verður efta eða eftirlitsstofnun efta tilkynnt um þá ríkisaðstoð sem felst í frumvarpinu og drögum að fjárfestingarsamningi þeir hafa nú þegar verið látnir vita af þessu en verður tilkynnt formlega um þetta næstkomandi föstudag í drögum að þessum fjárfestingarsamningi er fyrirvari um samþykki esa á þessum ríkisstyrk eða þessari ríkisaðstoð virðulegi forseti ég ætla ekki að draga umræðuna langt fram á kvöld enda mörg mál sem bíða en ég hef oft og tíðum rætt um það hversu spennandi kostur það er fyrir okkur íslendinga að byggja upp gagnaver hér á landi bæði höfum við til þess góðar aðstæður vegna þess að við höfum aðgengi að grænu rafmagni og einnig er náttúruleg kæling töluverð en á því þurfa þessi gagnaver að halda í atvinnulegu tilliti er það mjög spennandi fyrir okkur íslendinga að fara í þessa uppbyggingu það hefur sýnt sig í löndunum í kringum okkur og þar sem þess háttar starfsemi hefur byggst upp að í kringum þau byggjast klasar af hátækni og þjónustufyrirtækjum við starfsemina í því felast gríðarleg sóknarfæri fyrir okkur íslendinga og ég veit líka að töluvert er horft til okkar hvað uppbyggingu á þessu sviði varðar til framtíðar litið ef eitthvað er mun þörfin fyrir gagnaver aukast í nánustu framtíð og líka til lengri framtíðar litið þá erum við íslendingar vel staðsettir á milli bandaríkjanna og evrópu til þess að reka þess háttar starfsemi ég held því að þessi fjárfestingarsamningur sé ísbrjótur fyrir þessa nýju starfsemi hér á landi fjöldinn allur af fyrirtækjum hefur verið að bíða eftir því að þessari samningagerð verði lokið þannig að menn átti sig á því hvers lags umhverfi við íslendingar bjóðum slíkum fyrirtækjum komi þau hingað þessum fyrirtækjum fylgja líka viðskiptavinir sem eru mjög stórir þó að segja að ég vona að við munum ekki sjá mörg frumvörp af því tagi sem ég legg hér fram koma fyrir þingið ég lít svo á að samningagerð við einstaka fyrirtæki sé allt of þunglamaleg til þess að geta verið framtíðarfyrirkomulag hjá okkur þessi samningagerð tekur langan tíma þetta þarf að fara í gegnum þingið í því formi sem ég er hér að kynna og þegar það hefur farið í gegnum þingið þarf það að fara til eftirlitsstofnunar efta þetta er þunglamalegt ferli og að auki ógagnsætt vegna þess að fyrir fram vita þessir aðilar ekki hvaða umhverfi þeim býðst hér það er því ætlun ríkisstjórnarinnar og mín að leggja fram nýtt frumvarp á nýju ári sem býr til ramma utan um allar ívilnanir nýfjárfestinga þegar það frumvarp hefur verið afgreitt liggur það fyrir þegar fyrirtæki

aðgerðir og það gerir okkur líka samkeppnishæfari gagnvart nágrannaþjóðum okkar slíka rammalöggjöf er að finna í svíþjóð í finnlandi í kanada og í öðrum þeim löndum sem við keppum við um fjárfestingar af þessu tagi það er því eðlilegt að við séum á pari og samkeppnishæf við þessi ríki en þangað til sú löggjöf er komin í gagnið notum við þá aðferð sem hér er beitt að leggja fram sérstaka fjárfestingarsamninga ég fagna því mjög að hingað skuli kominn aðili sem er jafnákveðinn og raun ber vitni í að byggja upp fyrsta gagnaverið hér á landi að svo sögðu mælist ég til að frumvarpinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtur iðnaðarnefndar